À nos yeux, le renforcement de l'identification des personnes qui entrent et sortent de l'espace Schengen est un corollaire obligé de la liberté de circulation à l'intérieur de cet espace. Grâce au système d'entrée sortie muni de portiques automatiques, nous espérons et ce sera sans doute le cas réduire les temps d'attente lors des contrôles aux frontières, renforcer la qualité de ces contrôles en détectant plus facilement les fraudes documentaires et les fraudes à l'identité. Cela nous permettra de calculer automatiquement la durée du séjour autorisé de chaque voyageur et de vérifier si elle est respectée. Bien sûr, je n'ignore pas qu'après l'avis de la Cour de justice sur l'accord PNR avec le Canada, il était légitime de se poser des questions sur la compatibilité de certaines dispositions du système d'entrée sortie avec le respect de la charte des droits fondamentaux. Ces interrogations, je le répète, étaient pertinentes et légitimes. J'estime toutefois et l'écrasante majorité de mon groupe est du même avis qu'après l'analyse des conclusions qui a été faite par notre service juridique, nous pouvons procéder sereinement à l'approbation de l'accord intervenu.